Mais tout aussi irresponsable était l'insistance quasi obsessionnelle d'un certain nombre de membres du Conseil à affirmer La Grèce paiera! ou, sous entendu, la Grèce sortira!,

déclarations étaient d'autant plus irresponsables que le chef de file qui les faisait n'était autre que le ministre allemand des finances,

Troisièmement, il faut mettre l'économie grecque sur le chemin d'un développement durable. Je dirais ici que nous rejoignons les priorités de la Commission investissement et transition énergétique nous en avons déjà parlé aujourd'hui. Imaginez vous la Grèce pourrait devenir un exportateur net d'énergie, notamment vers le reste de l'Union.